virðulegi forseti á skammri stundu skipast veður í lofti og hinn háværi stjórnarandstöðuþingmaður háttvirtur ögmundur jónasson situr nú prúður sem fermingardrengur undir faðirvorinu á ráðherrabekknum og drýpur hvorki af honum né drýpur hæstvirtur ráðherra sem greiddi atkvæði gegn öllum tillögum við afgreiðslu fjárlaga um samdrátt í ríkisútgjöldum þar á meðal heilbrigðismálum greiddi atkvæði gegn öllum tillögum um að auka tekjur ríkissjóðs og greiddi atkvæði gegn öllum tillögum um að fresta framkvæmdum úr ríkissjóði hefur nú lýst því yfir að hann muni hlíta niðurstöðum fjárlaga og það verði að skera niður útgjöld í heilbrigðiskerfinu um sex þúsund sjö hundruð milljóna króna á þessu ári hann beygir sig undir veruleikann sem blasir við þingheimi og hann hefur nú áttað sig á að er til staðar jafnvel í verri mæli en þessar tölur gefa til kynna ég býð hann velkominn til veruleikans virðulegi forseti

við höfum þrjú ár til að vinna bug á honum við vonumst til þess að fljótlega takist að koma atvinnulífinu aftur í gang og auka kaupmáttinn þannig að tekjur ríkissjóðs munu fara vaxandi og við getum eytt fjárlagahallanum að einhverju leyti og vonandi að verulegu leyti með því að auka tekjur með þeim hætti og jafnvægi verði náð árið tvö þúsund og tólf en við vitum að við þurfum meira til við þurfum að skera niður ríkisútgjöld árið tvö þúsund og tíu árið tvö þúsund og ellefu og árið tvö þúsund og tólf og hæstvirtur heilbrigðisráðherra veit að hann mun ef hann situr í þessum stól þegar fjárlög verða lögð fram í haust þurfa að leggja fram fjárlagafrumvarp með niðurskurði frá því sem nú er hann veit það mér finnst virðulegi forseti af því að hann hefur áttað sig á þessum staðreyndum að hann mætti gjarnan segja okkur frá því hverjar eru hans línur í komandi tillögum hans er ábyrgðin um þessar mundir að halda á heilbrigðismálunum og ég kalla eftir hver er stefna heilbrigðisráðherra um heilbrigðisútgjöld á komandi árum og hvað ætlar hann að draga niður hvar ætlar hann að draga úr þessum útgjöldum til þessarar umræðu er stofnað til að ráðherra geri grein fyrir þessum sex þúsund sjö hundruð milljóna króna niðurskurði á þessu ári í fimmtán mínútna langri ræðu sinni sagði hæstvirtur ráðherra aðeins eitt hann ætlar að lækka lyfjaútgjöld um sex hundruð fimmtíu milljónir króna með einni reglugerð annað sagði hann ekkert um hvernig hann ætlar að ná þessum niðurskurði hæstvirtur ráðherra sagði ekki orð um það það var upplýst í heilbrigðisnefnd í morgun af forsvarsmönnum landspítalans að þeir munu draga úr sínum útgjöldum um tvö þúsund sex hundruð milljónir á þessu ári ef við leggjum það saman eru komnar tillögur eða ákvarðanir skulum við segja um þrjú þúsund tvö hundruð fimmtíu milljónir en eftir standa fimm þúsund fjögur hundruð fimmtíu milljónir og hæstvirtur ráðherra hefur ekki sagt okkur hvernig hann ætlar að ná þessum sparnaði fram hann lýsti sínum hugmyndum um sameiningu eða ekki sameiningu heilbrigðisstofnana hann sagði okkur ekki hvað hann ætlar að spara mikið með sínu tillögum ég spyr hæstvirtur ráðherra hverjar eru aðgerðirnar sem eiga að draga útgjöldin sama um þrjú þúsund fjögur hundruð fimmtíu milljónir á þessu ári því lengur sem dregst að tilkynna um ákvarðanir þeim mun meiri sparnað verður að ná fram á skemmri tíma hæstvirtur ráðherra hefur núna bara sjö mánuði til þess að ná þessum sparnaði niður vegna almennra fyrirvara sem gera verður

hvernig ætlar ráðherrann að ná þessum sparnaði niður ég kalla eftir þessum svörum sem áttu auðvitað að vera í skýrslu ráðherra sem kinkar kolli algerlega hljóður virðulegi forseti ég er svo kátur að sjá hæstvirtur

en mig langar kannski að leggja aðeins af mörkum hugmyndir um það hvernig við getum tekið á þessum heilbrigðismálum á komandi árum og hvar við eigum helst að reyna að bera niður til að geta náð árangri í því sem við þurfum að gera án þess að það komi niður á þeim sem í hlut eiga meira en þörf er

að gæði heilbrigðisþjónustu á íslandi er öfundsverð við búum við kerfi sem er með þeim bestu í heiminum og við skulum halda því þannig virðulegi forseti og muna að það kerfi er svo gott sem raun ber vitni vegna þess að við höfum svo gott heilbrigðisstarfsfólk þess vegna skulum við í fyrsta lagi gæta þess í öllum aðgerðum stjórnvalda í þessum geira að vinna þær aðgerðir þannig að heilbrigðisstarfsfólkið sé meira og minna sátt við aðgerðirnar og með í ráðum og það heyrðist mér á hæstvirtan heilbrigðisráðherra að hann vilji hafa að leiðarljósi og ég tel að það sé fagnaðarefni o e c d bendir á ákveðnar stærðir sem við þurfum að hafa til umhugsunar fyrstu að útgjöld pr mann til heilbrigðismála á íslandi eru fjörutíu prósent hærri en meðaltal o e c d

annars þá bendir o e c d á að mönnun á ákveðnum dýrum heilbrigðisstofnunum sé meiri en er í alþjóðlegum samanburði þriðja þá bendir o e c d á að of mikið af þjónustu sé veitt í of dýrum úrræðum eins og spítölum fjórða þá bendir o e c d á að of mikið af langtímaumönnun fer fram á dýrum stofnunum þetta eru ábendingar sem geta vísað okkur svolítið hvert við eigum að horfa þegar við leitum að leiðum til að draga saman útgjöldin á þann veg að það komi sem minnst niður á gæðum heilbrigðiskerfisins ábendingar sem o e c d er með eru fyrstu að það þarf að skilgreina vel magn og gæði þjónustunnar sem veitt er ég vil minna á öldrunarþjónustuna sem er líklega um þrjátíu milljarða króna útgjöld ríkissjóðs það er aðeins ein stofnun sem vinnur þá þjónustu í samningi við ríkið samningurinn við sóltún þar er þetta nákvæmlega skilgreint og ríkið fær þá þjónustu sem það er að kaupa í öllum öðrum stofnunum er enginn samningur engin fyrirmæli og engar kvaðir á stofnanirnar þannig að það er algerlega óvíst hvort ríkið er að fá þá þjónustu sem það er í raun og veru að kaupa af þessum stofnunum og við þurfum að gera það sama á þessum stofnunum eins og sóltúni og menn eru að fikra sig áfram víðar með sjúkratryggingastofnuninni að samningsbinda þjónustukaupin annað o e c d bendir á að hæfni stjórnenda heilbrigðisstofnana skiptir mjög miklu máli um árangur í rekstri og að ábyrgð þeirra og valdsvið sé skýrt afmarkað þetta held ég að við þurfum að hafa í huga og ég held að hugmyndir hæstvirtur fyrrverandi heilbrigðisráðherra sem lutu að því að fækka dálítið yfirmönnum heilbrigðisstofnana hafi að mörgu leyti verið skynsamlegar til að geta náð fram úrbótum á þessu sviði þriðja o e c d er með þá ábendingu að færa eigi eftir því sem hægt er þjónustu frá spítölum yfir til heimilis að spara peninga en þarf ekki að vera verri þjónusta fjórða o e c d bendir á að draga úr kostnaði við lyfjakaup með aukinni samkeppni og það er atriði sem ég heyri að hefur verið á borðum hjá fyrrverandi heilbrigðisráðherra og núverandi þarna höfum við ábendingar sem við getum unnið nokkuð eftir til að komast í gegnum þetta tímabil og við megum ekki gleyma því að heilbrigðisútgjöld voru árið nítján hundruð níutíu sjö komma átta prósent af vergri landsframleiðslu en voru árið tvö þúsund og fimm komin upp í níu og hálft prósent aukningin á fimmtán árum varð tuttugu prósent o e c d spáir því að aukningin fram til tvö þúsund fimmtíu verði um sextíu prósent og ef sú spá gengur eftir verða heilbrigðisútgjöld fimmtán komma tvö prósent af vergri landsframleiðslu kerfið er dýrt það er innbyggt í því kostnaðarauki og það þarf stöðugt aðhald og eftirlit og athugun til að bæta það koma á árangri halda kostnaði niðri eftir því sem kostur er sem mun takast virðulegi forseti ef menn ber gæfa til að hafa gott samráð og samstarf við fólkið sem vinnur í þessu kerfi